Popieram członkostwo Turcji w Unii Europejskiej, ale chciałbym potępić grudniową decyzję tureckiego Trybunału Konstytucyjnego o delegalizacji partii DTP.

Wiem, że żyjemy w czasach, kiedy bezpieczeństwo jest nadrzędne, nie powinny jednak z tego powodu cierpieć swobody obywatelskie.

Choć czyniła to w sposób symboliczny poprzez 20 posłów, była w ostatnich latach ważnym świadectwem rozpoczętego w Turcji procesu uregulowania kwestii kurdyjskiej.

Myślę jednak, że nie należy jeszcze mówić o destabilizacji, gdyż konflikt z Kurdami jest stary i żadna jego odsłona jeszcze tak naprawdę Turcją nie zachwiała.

Zakaz działania tej partii jest typową zagrywką polityczną, wyrok nie tylko cofa relacje turecko kurdyjskie o całe lata, ale jest krokiem wstecz dla całego procesu demokratyzacji.